Hvala. divja odlagališča , onesnaženost naših tal in podtalnice, ki jo uporabljamo za pitno vodo, da ostalih slabo raziskanih vplivih, nevarnih odpadkov, na primer preko zaužitja pridelkov, ki jih pridelujemo na zasutih območjih, divjih odlagališč na zdrave ljudi niti ne govorimo . Zaskrbljujoče je število evidentiranih divjih odlagališč, do katerih pa se obnašamo, kot da jih ni. Ampak tiščanje glave v pesek, še zlasti če je ta pesek med kakšnim od teh zasutih odlagališč, ne bo rešilo problema. Ne moremo zopet čakati do naslednje katastrofe in se potem spraševati, kako to, da nismo nič storili. Zato predlagam, da v oziro na dvainsedemdeseti člen Ustave Republike Slovenije, ki vsem prebivalcem zagotavlja pravico in državi dolžnost, da zagotovi prebivalcem zdravo življenjsko okolje, v tem državnem zboru opravimo širšo razpravo o problematiki divjih odlagališčih in skušamo oblikovati tudi neki nabor učinkovitih ukrepov oziroma nekako pospešiti realizacijo že načrtovanih. Hvala .